W tej debacie chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie. Po pierwsze, Rosja coraz wyraźniej wykorzystuje dostawy surowców energetycznych, a głównie gazu, do silnego oddziaływania politycznego.

Trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby gospodarka ukraińska była w stanie funkcjonować przy cenie gazu powyżej 400 dolarów za 1 tysiąc metrów sześciennych. Po drugie, potrzebne jest wynegocjowanie nowej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią i Rosją, zawierającej również kwestie energetyczne, ale z wyraźnym zastrzeżeniem, że dostawy surowców energetycznych nie będą wykorzystywane przez Rosję do oddziaływania politycznego, a szkody wynikające z braku dostaw będą w całości obciążały dostawców rosyjskich. Po trzecie wreszcie, Unia Europejska poprzez własne środki finansowe, a także Europejski Bank Inwestycyjny powinna wspierać przede wszystkim te inwestycje gazowe, które rzeczywiście zdywersyfikują dostawy gazu do Unii Europejskiej, a więc dadzą realne możliwości sprowadzania gazu z innych krajów niż Rosja, np. gazociąg Nabucco.